Správa prináša dôležité svetlo aj do mojej správy z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorá hovorí o chudobe žien v Európskej únii. Je príkladom toho, že berieme vážne situáciu ohrozených pracovných miest. Mnohé ženy a rodiny si kladú otázky, či európska politika má praktické riešenie a konkrétne politiky na sociálne problémy.

Ale ak motív zisku vedie niektoré spoločnosti k tomu, že vyžadujú od zamestnancov prácu v nebezpečných a neistých podmienkach, je potrebné, aby zákonodarca postavil voči tomu bariéry.